Il est verbeux, avec trois pages de visas et plus de 30 considérants. Il condense les caractéristiques du prétendu politiquement correct en cette matière. Il procède de l'idée que les rôles des hommes et des femmes, naturellement complémentaires, doivent être en tout, toujours, partout, absolument identiques. La seule chose qui compte pour vous est qu'il y ait absolument autant d'hommes que de femmes partout, quels que soient les vocations, les goûts, les aptitudes, les sensibilités des uns et des autres. Parité partout, mais alors, comment comptabiliser les troisième, quatrième, cinquième sexes, et quelle place pour ces LGBTI, dont vous avez par ailleurs plein la bouche, si j'ose dire? Le résultat est une culpabilisation et une infantilisation de tous les députés et, bien sûr, des hommes.